Les pays industrialisés, aujourd'hui plus que jamais, sont assoiffés de pétrole. Ils exploitent tout ce qui est possible, et de plus en plus profondément, ce qui, évidemment, multiplie les risques d'accidents. Les industries ont, ces derniers temps, privilégié la prospection et l'extraction, au détriment de la sécurité et de l'environnement

Je constate un immense décalage entre les sommes colossales dépensées pour l'extraction de plus en plus profonde et les moyens tout à fait insuffisants consacrés à la prévention en aval et à l'anticipation des risques. Alors moi aussi, comme mes collègues, je demande plusieurs choses.

À ce titre, au delà de l'initiative que vous avez prise et que je salue, d'essayer de voir comment nous pourrions faire face à de telles circonstances si un accident pareil devait se produire sur nos côtes, je pense néanmoins que l'Europe doit prendre des initiatives pour protéger définitivement les écosystèmes les plus fragiles. Je pense à l'Alaska, par exemple. Il faut une convention internationale sur le même modèle que ce qui existe pour la protection des ressources en Antarctique et l'Europe pourrait être à la tête de ce genre de travail et de convention.

de la même manière, ce terrible accident nous en donne un autre sur la question de l'extraction pétrolière. Il est temps de nous rendre compte que la folie de la course à l'extraction tous azimuts et à n'importe quel prix est derrière nous.